frú forseti þegar aðstæður eru þannig eins og þær eru hér í dag að það er enginn þingmaður í salnum tel ég rétt að það sé nefnt hér í upphafi ræðu að menn eru að tala hér fyrir nær tómum sal þessi tillaga snýst um það hvort alþingi vilji halda áfram þeirri vegferð sem það fór í þegar það skipaði rannsóknarnefnd alþingis til þess að skoða aðdraganda hrunsins en þessi tillaga gerir ráð fyrir skipun rannsóknarnefndar til að skoða starfshætti forsætisráðuneytis fjármálaráðuneytis viðskiptaráðuneytis og seðlabanka íslands flutningsmenn tillögunnar eru sá er hér stendur og svo háttvirtir þingmenn birgitta jónsdóttir og margrét tryggvadóttir tillagan hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar í samræmi við lög um rannsóknarnefndir númer sextíu og átta tvö þúsund og ellefu að skipa sérstaka þriggja manna

og seðlabanka íslands nefndin skal kanna hvort og þá hvaða meinbugir voru á starfsháttum ráðuneytanna og seðlabankans í aðdraganda hrunsins og hvað hefur verið gert til úrbóta rannsóknartíminn skal vera frá ársbyrjun tvö þúsund og fimm til loka ársins tvö þúsund og ellefu rannsóknin taki sérstaklega til samskipta milli ráðuneyta seðlabanka íslands og fjármálaeftirlitsins ákvarðana sem teknar voru á tímabilinu og atburða sem tengjast falli bankanna í greinargerð með þessari tillögu segir svo með leyfi forseta í ljósi umfjöllunar um forsætis fjármála og viðskiptaráðuneyti í skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er lagt til að gerð verði rannsókn á ráðuneytunum þremur og þá sérstaklega horft til samskipta ákvarðana og atburða sem tengjast falli bankanna ljóst þykir að í aðdraganda hrunsins hafi mikilvægar ákvarðanir verið teknar án umræðu í ríkisstjórn og eru dæmi um að viðkomandi fagráðherrar hafi ekki verið boðaðir á fundi um málefni sem heyrðu undir þeirra ábyrgðarsvið enn fremur var það ein af niðurstöðum þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis að ábyrgð og eftirlit fagráðherra með sjálfstæðum stofnunum sem undir ráðuneyti þeirra heyrðu virtist verulega ábótavant í ljósi framangreinds er brýnt að gerð verði rannsókn á þeim ráðuneytum sem fjallað er um í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og lögð sérstök áhersla á að kanna samskipti ráðuneytanna við önnur ráðuneyti seðlabanka íslands og fjármálaeftirlitið ákvarðanir sem teknar voru í viðkomandi ráðuneytum á tímabilinu og atburði sem tengjast falli bankanna frú forseti stærsti reikningurinn sem íslenska þjóðin fékk vegna hrunsins var reikningurinn frá seðlabanka íslands það var ekkert þjóðinni dýrkeyptara en þau mistök sem seðlabankinn og stjórnendur hans gerðu og það hefur ekki enn núna þremur nærri fjórum árum eftir hrunið verið farið út í nákvæma rannsókn á því hvað var eiginlega í gangi í seðlabankanum á þeim tíma skýrsla rannsóknarnefndar alþingis tekur ekki nema lítillega á atburðum í seðlabanka íslands hún fjallar öllu meira um ríkisstjórnina og ráðuneytin sem komu að þessum málum en ekki heldur nægilega vel um þátt þeirra í hruninu og það er náttúrlega löngu löngu orðið tímabært að það sé opnað það box sem þessi mál eru í það er í rauninni óskiljanlegt að ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn skuli ekki hafa fyrir löngu flutt þessa tillögu sem hér er og ástæðan fyrir því að við flytjum hana nú er einfaldlega sú að við höfum verið að bíða eftir því sérstaklega þar sem það var ályktað í skýrslu þingmannanefndarinnar um að þessi rannsókn yrði gerð en það er með þennan þátt hrunsins eins og svo marga aðra að það er tregða hjá alþingi og hjá ríkisstjórn til þess að upplýsa nákvæmlega hvað fór úrskeiðis og hverjir báru ábyrgð á þess sem fór úrskeiðis verði þessi tillaga samþykkt og þessi rannsóknarnefnd skipuð mun það einfaldlega koma í ljós hvaða verkþættir það voru í þessum ráðuneytum og í seðlabankanum og í fjármálaeftirlitinu sem gerðu það að verkum að þetta eftirlit allt saman brást og það mun líka koma í ljós hvaða starfsfólk og stjórnendur áttu þar hefur að máli og það mun að sjálfsögðu vekja upp spurningar um það hvort þeir séu þá enn þá hæfir til þess að starfa í sömu stöðum ef þeir eru þar þá enn það hlýtur að vera sjálfsagt mál að um þessi mál verði upplýst og ég hvet því einfaldlega til þess að alþingi gangi fram og samþykki þessa tillögu hún fer væntanlega héðan til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og það er ekki stórmál að samþykkja tillöguna sem slíka það þarf að fara út í einhverja vinnu við það að finna þá sem ættu að sitja í þessari rannsóknarnefnd og það hefur oft tekið svolítinn tíma en þegar það ferli er komið af stað eins og hefur sýnt sig eins og til dæmis með þær tvær rannsóknarnefndir sem eru í gangi núna þá gengur sú vinna yfirleitt mjög vel og menn hafa þá til hliðsjónar þau vönduðu og skýru vinnubrögð sem rannsóknarnefnd alþingis starfaði samkvæmt og niðurstöðurnar verða þá vonandi í samræmi við það að lokum frú forseti einfaldlega hvet ég þingmenn alla til þess að taka undir þessa tillögu og að þessi rannsóknarnefnd verði skipuð og